Herr Präsident! Wenn eine Ein Kind Politik zu Zwangsabtreibung führt, dann ist das zu verurteilen, egal, ob das offiziell angeordnet wurde oder ob die Täter nur glauben, dass ihr Handeln von den Verantwortlichen gedeckt wird. Glücklicherweise sorgt das Internet dafür, dass so etwas nicht mehr vertuscht werden kann. Positiv erscheint auch, dass die örtlichen Behörden Entschädigungen zahlen und die Beteiligten bestrafen wollen. Leider ist dies nur ein Fall positiver Willkür, weil sich Bürger in China eben nicht auf die Geltung universeller Menschenrechte berufen und den Schutz eines Rechtsstaats beanspruchen können. Deshalb müssen wir das thematisieren, denn die Liste der Verfolgten ist lang Schriftsteller und Journalisten, Tibetaner, die gegen Überfremdung und Repressionen demonstrieren, Falun Gong Praktizierende, die in Laogai Umerziehungslager gefoltert werden, und viele andere Gruppen.